Én független képviselő vagyok, nagyon kevés lehetőségünk van felszólalásra. Mai nap nincs is lehetőségem felszólalni. Erre a vitára egy órával korábban bejöttem, nagyon udvariasan lementem, az ott lévő stábnak jeleztem, hogy szerettem volna felszólalni. Én elfogadom ezt, természetes, hogy ma erre nem jutott idő vagy ebben a vitában, természetesen írásban le fogom adni a mai felszólalásomat. Én azt szeretném, és azt kérném levezető elnök asszonytól, hogy a következőkben legyen nagyobb figyelemmel és empátiával a független képviselőkkel, akiknek sajnos ennyi lehetőségünk van a felszólalásra.